mikið hefur verið rætt um nauðsyn þess að rannsaka hafsbotninn betur en gert hefur verið og einnig hvaða áhrif mismunandi veiðarfæri hafa á hann einnig hefur umræðan um fiskvernd og fiskverndarsvæði aukist frá því sem áður var

þegar rætt er um veiðar með trolli á grunnslóð velta menn ekki einungis fyrir sér áhrif veiðarfæranna á botninn og lífríkið heldur ekki síður sambúð hinna mismunandi veiðarfæra og bátaflokka á sömu veiðislóð maður hefði haldið að meginreglan gæti verið sú að smærri bátar gætu sótt á grunnslóðin en þeir sem væru stærri væri beitt utar ekki virðist það þó gilda um hafsvæðið undan suðurströndinni út af faxaflóa þannig að víða eru vandræði þar sem smærri bátar eru að veiðum með staðbundin veiðarfæri og tiltölulega stór togskip mæta á veiðislóðina vegna frétta af aflabrögðum þar sem ekki verður séð

svipað efni en er ekki kunnugt um hvort honum hefur gefist tími til að taka afstöðu til þess erindis eða svara því frú forseti hér er einnig um öryggisatriði að ræða þar sem smábátar sem ekki frá frið á grunnslóð freistast til að sækja lengra og dýpra en þörf væri á ef grunnslóðin innan tólf mílna væri friðuð fyrir stórvirkum veiðisvæðum eins og botnvörpunni þó smábátar svokallaðir séu alltaf að verða stærri og fullkomnari en þeir voru áður þá dylst engum að þau fley eru ekki ætluð til veiða á djúpmiðum árið um kring þessu til viðbótar er rétt að líta til þeirrar áherslu sem alltaf hefur verið að aukast um heim allan á vistvænar og sjálfbærar veiðar þar sem þess er gætt að ganga á fiskveiðiauðlindina á sem ábyrgastan hátt stórir kaupendur sjávarafurða eru þegar farnir að líta til þessara atriða þegar þeir setja sína innkaupastefnu og það er álit manna að það muni bara aukast á næstu árum við sem byggjum enn sem komið er mikið á fiskveiðum og fiskvinnslu hljótum að velta því fyrir okkur hvort ekki sé rétt að fara nú yfir stefnu stjórnvalda sem varða veiðar innan fiskveiðilögsögunnar og ekki síst á grunnslóðin því er spurt fyrsta gilda einhverjar samræmdar reglur um togveiði á botnfiski á grunnslóð innan tólf mílna frá landi annars telur ráðherra koma til greina að setja frekari